átta hefur forseti óskað eftir því við félags og tryggingamálanefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um stjórnsýsluúttekt á vinnumálastofnun í samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrslna ríkisendurskoðunar sem forsætisnefnd samþykkti tólfta febr síðastliðinn